Rozdielne organizované spoločenstvá s kmeňovými tradíciami súžitia sa stávajú ľahkou korisťou miestnych dobrodruhov s diktátorskými sklonmi k spravovaniu komunity. Všetky opatrenia administratívy Paula Kagameho voči politickým odporcom nasvedčujú tomu, že nehodlá prijať žiadne rozhodnutie voličov, ktoré by jeho a jeho kumpánov pripravilo o vládnutie nad krajinou. Podľa tradičného postupu všetkých diktátorov preto likviduje a zastrašuje všetkých potenciálnych politických súperov. Vyslanie pozorovateľov na sledovanie odvolacieho procesu s Victoire Ingabireovou je jednou z mála účinných vecí, ktorou môžeme režimu Paula Kagameho dať na vedomie, že civilizovaný svet mechanizmy primitívneho zastrašovania ľudí samozvanými diktátormi už pozná a nemieni ich tolerovať ani v Afrike.